Többször beszéltünk itt arról, hogy a csatlakozás előtt álló országok esetében az Uniónak erős ösztönzők vannak a kezében ahhoz, hogy a demokratikus átalakulást segítse, arra, hogy számon kérje a média szabadságát, a jogállamiság működését. Azt látjuk, hogy a motiváció a csatlakozás után sokszor nem nemcsak alábbhagy, hanem a folyamat vissza is fordul. Most ezzel a veszéllyel nézzünk szembe Bulgária esetében is, ahonnan egyre több olyan hír érkezik, amely szerint a média tulajdonviszonyainak átláthatatlansága és a médiakoncentráció miatt veszélybe kerülhet a sajtó szabadsága, sokszínűsége. Az előző választás után az EBESZ választási megfigyelői számos kifogást, javaslatot fogalmaztak meg, amelyek átültetése a jogrendbe azóta sem valósult meg. Így kérdések merülhetnek fel a nyáron esedékes parlamenti választások tisztaságával kapcsolatban. Arra kérjük a Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy nem sérülnek e a jogállami normák, a választások tisztasága, a politikai verseny egyenlő feltételei Bulgáriában.